Lo primero que quiero decir es que hay que tener, por parte de algunos diputados de esta Cámara, un poco de humildad y un poco de sentido común, porque parece que fueran los únicos que hubieran pensado alguna vez en la seguridad nuclear y los únicos a quienes les preocupara el futuro de sus hijos y de la Humanidad. Los 58 reactores que hay en Francia o los que hay en el Reino Unido o los que hay en muchos otros países no indican ni que los franceses y otros sean más tontos, menos inteligentes, ni que no les preocupe el futuro de sus hijos, ni que no hayan pensado nunca en la seguridad nuclear. Señorías, la seguridad nuclear es algo en lo que constantemente se está trabajando en todas las plantas nucleares, en relación con todos los reactores nucleares. Son muchos los profesionales de elevadísimo nivel, no gente que está sentada aquí con el bla, bla, bla, bla, bla, sino gente que está trabajando día a día y desde el inicio en estos temas. ¿Que ahora hace falta una revisión conjunta de pruebas de esfuerzo? Yo estoy completamente de acuerdo, y tengo que decir que algunas de esas personas que están hablando ahora de estos temas se negaron a suscribir una resolución conjunta de este Parlamento que apoyaban la mayoría de los grupos de la Cámara en relación con este tema. A partir de ahí hay que distinguir estamos hablando de las pruebas de esfuerzo, no de abolir la energía nuclear. Estos serán debates nacionales y se tendrán que desarrollar allí. Así es que, hablando de las pruebas de esfuerzo —porque algunos no quieren hablar de eso, solo están con el transfondo de eliminar la energía nuclear en uno y otro debate, o debatir sobre eso—, tengo que decir que el Comisario Oettinger ha hecho en poquísimo tiempo un trabajo extraordinario, poniendo de acuerdo y desarrollando ya, en la práctica, un conjunto de medidas, un conjunto de pruebas que nos van a dar la medida de la situación en la que estamos.